Poštovana predsjedavajuća, kolega spomenuli ste da su neke države nažalost otišle korak unatrag što se tiče zaštite demokracije i ljudskih prava. Mene zanima smatrate li da je Europska unija napravila dovoljno da im pomogne, je li bila dovoljno konzistentna u toj podršci tim državama i smatrate li da Europska unija ima jedinstvenu politiku i da se možemo u budućnosti nadati doista jedinstvenoj politici Europske unije u podršci tim državama?